Trenutno nema boljeg mjesta za održavanje ovakvog sastanka od Istanbula jer se Turska nalazi u središtu migrantskih ruta i predstavlja glavnog partnera Europskoj uniji u rješavanju migrantske krize. Europa i svijet moraju pomoći da se krizna žarišta ugase, a izbjeglice adekvatno zbrinu, i ovaj će sastanak, vjerujem, tome doprinijeti. No, ne mogu ne primijetiti da neke strane koriste tragične sudbine ljudi za političke ucjene. To nije odgovorno ni humano ponašanje pa se nadam da će se svjetski lideri na ovome sastanku i time pozabaviti.